Elnök Asszony, üdvözlöm az EU Külügyi Tanácsának február eleji ülését, melynek alkalmával a külügyminiszterek aggodalmukat fejezték ki a kelet ukrajnai harci cselekmények kiújulása, valamint az ennek következtében előállott súlyos humanitárius helyzet miatt. A béke helyreállításának és az állandósuló válság politikai úton való megoldásának elengedhetetlen feltétele a minszki egyezmény betartása, amire ismét fel kell szólítani a hadban álló feleket, kiváltképpen pedig az agresszor Oroszországot.

Ennek céljából viszont az is joggal elvárható, hogy Ukrajna maradéktalanul tegyen eleget európai vállalásainak, és saját alkotmányának megfelelően biztosítsa a területén élő nemzeti kisebbségek köztük a kárpátaljai magyarok, a bolgárok és a románok emberi és közösségi, anyanyelvi és oktatási jogait.